Das österreichische Außenministerium beispielsweise charakterisiert die Lage in diesem ölreichsten Staat der Erde mit folgenden Hinweisen instabile politische Lage, Todesopfer bei Protestkundgebungen, brutale Raubüberfälle, weit verbreiteter Einsatz von Schusswaffen, fortschreitender wirtschaftlicher und medizinischer Versorgungsnotstand.

Was aber immer sehr gerne verschämt verschwiegen wird, ist die Ursache dieses gewalttätigen Chaos, und das ist ein brutaler linker, sozialistischer Diktator, der sich mit allen und zwar buchstäblich wirklich mit allen Mitteln an der Macht festklammert.

Trotzdem oder vielleicht gerade deswegen wurde und wird dieses Regime von Linken in ganz Europa als Vorzeigemodell immer wieder gepriesen. Deswegen ist der Kampf gegen gewalttätige Linksextreme nicht nur in Venezuela, sondern auch in Europa ganz besonders wichtig, damit es in Europa nicht so weit kommt wie in Venezuela.